Víme, že je to zpráva, která nemá vlastní legislativní dopad a ani není příliš konfliktní.

Víme ale, že se jedná o velmi závažné zdravotní postižení s velmi závažnými ekonomickými dopady a tím pádem i velmi závažný sociální problém. Ten velmi souvisí se stárnutím evropské populace a jeho nárůst začíná v Evropě připomínat jakousi neurologickou epidemii.

Můžeme zdůraznit prevenci, která šetří prostředky a zlepšuje zdravotní stav, můžeme zlepšit dietní návyky evropské populace, můžeme sjednotit naši vědeckou základnu v Evropě a koordinovat práci jednotlivých členských států, můžeme podporovat občanská sdružení a sdružení rodinných příslušníků a můžeme napomoci vytváření specializovaných center v Evropě.